2020. Este important însă ca Uniunea să continue această politică nu numai pentru a obține independența și siguranța energetică atât de necesare, ci și pentru a oferi un exemplu internațional în contextul relevanței tot mai sporite a combaterii efectelor schimbărilor climatice. Cu toate acestea, decidenții naționali și europeni trebuie să aibă în vedere valorificarea întregului potențial energetic regenerabil al Uniunii.